Herr Präsident, Herr Kommissar, werte Kolleginnen und Kollegen! Vor fünfzig Jahren, 1961, habe ich meine Ausbildung als Landwirt begonnen. Seit dieser Zeit begleitet mich die Gemeinsame Europäische Agrarpolitik. Sie wurde zu einer wichtigen Klammer des europäischen Einigungsprozesses. Die Aufgaben der GAP haben sich von Beginn an grundlegend verändert. Die erste Aufgabe war, die Nahrungsmittelproduktion zu erhöhen, um von Nahrungsmittelimporten unabhängiger zu werden. Einige Zeit später ergab sich die Situation, dass Europa Nahrungsmittelüberschüsse verwalten musste.

2013. Als Berichterstatter für die GAP Reform bis 2020 freue ich mich über einen fraktionsübergreifenden Kompromiss.

Die klare Abstimmung ist ein deutliches Signal an die Kommission, wie der Agrarausschuss die Ausgestaltung der GAP bis 2020 sieht. Ich bin mir sicher, Herr Kommissar, dass die Neuausrichtung der Agrarpolitik nach 2013 auch mit die Handschrift des Europäischen Parlaments tragen wird.

Mein Dank gilt heute meinen Kolleginnen und Kollegen für die Mitwirkung und Unterstützung, dem Ausschussvorsitzenden Paolo De Castro, den Koordinatoren, den Schattenberichterstattern für die gute Kooperation und die Kompromissbereitschaft. Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Agrarsekretariats, der Parlamentsfraktionen und in meinem Abgeordnetenbüro für die hervorragende Mitarbeit. Zum Bericht Die Nahrungsmittelsicherheit und die Versorgungssicherheit für eine halbe Milliarde Menschen bleibt das Hauptziel der Gemeinsamen Agrarpolitik, nicht nur in der EU, sondern auch weltweit.

Im Bericht steht deutlich und da unterstützen wir den Kommissar dass der Agrarhaushalt in der nächsten Finanzperiode auf dem jetzigen Niveau beibehalten werden soll. Ich kann die Äußerung von Präsident Barroso nicht nachvollziehen, dass die zweite Säule massiv gekürzt werden soll.

Wichtige Aufgabe bleibt es, dass wir eine Vereinfachung der Gemeinsamen Agrarpolitik durchführen.

Es wird auch eine faire Verteilung zwischen den Mitgliedstaaten gefordert. Das ist auch notwendig, damit wir Wettbewerbsgleichheit schaffen. Die Abkehr von historischen und individuellen Referenzen hin zu flächenbezogenen Prämien wird angestrebt. Die Rolle der Kleinlandwirte soll anerkannt werden, auf Grundlage der Subsidiarität sollen die Mitgliedstaaten über die Unterstützung der Kleinlandwirte selbst entscheiden.

Mir war es auch wichtig, die Einführung eines neuen zusätzlichen Zahlungssystems zu vermeiden, das zusätzlich Überwachungs und Sanktionssysteme für die Ökologisierung nach sich ziehen würde.

Die EVP Fraktion wird mit großer Mehrheit diesen Bericht unterstützen.